Sicer se ta datum zdaj spet zamika, morda tudi to kaj pove, ampak ne bom špekulirala, seveda ne morem vnaprej napovedati odločitve, za razliko od nekaterih, ki že razlagajo, kako jim je Juncker obljubil zeleno luč svoje odhajajoče Komisije in kako jim bo Slovenija potem blokirala pot in kako je to narobe. O tem pa se sploh še ni odločalo na tej ravni. Zdaj je na mestu predvsem zelo upravičeno vprašanje, ali je Hrvaška res tehnično usposobljena in brezhibna za zavarovanje zunanje meje Unije. Ob tem, da nima urejenih meja z večino sosed, naj vas spomnim, meja s Slovenijo je določena in urejena z arbitražo. Še enkrat Slovenija podpira širitev Schengna ob pogojih, da so izpolnjene vse varnostno tehnične zahteve, da to ne predstavlja varnostne grožnje za Unijo, da se spoštujejo demokratični in pravni standardi.